para quienes tenemos memoria, arranca con el Maidán y las injerencias de algunos partidos de esta Cámara en aquel proceso. Pero la verdad es que comienza mucho más atrás. Es una lástima que no se hable aquí esta semana de los veinte años de agresión de la OTAN a Yugoslavia.

Se han cometido muchos errores durante y después de aquello la política de sanciones contra Rusia y la lógica respuesta, que ha causado la pérdida de miles de puestos de trabajo en España o Italia. También los intentos de amordazar la prensa de Europa, apelando a la lucha contra la propaganda rusa, o la normalización de grupos neonazis y el revisionismo histórico de colaboracionistas antisemitas, como Stepán Bandera o Román Shujévich.